scandales à répétition que nous avons connus nous montrent à quel point l'évasion fiscale passe trop souvent par la mise en place de montages transfrontaliers complexes.

Est il normal que des lanceurs d'alerte doivent faire face à la justice parce qu'ils révèlent des fraudes, tandis que ceux qui les conçoivent seraient protégés? En obligeant à déclarer, sous peine de sanctions, aux autorités nationales compétentes les régimes fiscaux transfrontaliers mis en place pour leurs clients, ce texte permet de dissuader la mise en œuvre de tels mécanismes douteux qui reflètent une volonté de contourner la loi ou de réduire abusivement le montant des impôts dus. Les autorités nationales devront également échanger entre elles les informations recueillies, facilitant ainsi, au sein d'un cadre législatif européen commun, la coopération entre États membres. Il revient maintenant à ceux ci de prendre leurs responsabilités et il nous semble que cela mérite d'être salué comme un pas important dans la mise en œuvre d'une réelle équité fiscale au sein de l'Union européenne.